herra forseti ég fylgi hér úr hlaði tillögu til þingsályktun um íþróttakennslu í grunnskólum og við fyrstu sýn þá virðist þessi tillaga ekki láta mikið yfir sér en hún hljóðar svo tillagan alþingi ályktar að beina þeim tilmælum til menntamálaráðherra að við endurskoðun námskrár í grunnskólum verði kennsla í íþróttum aukin og nemendum tryggð að minnsta kosti ein hreyfistund á dag þessi tillaga er flutt af þeim er hér stendur og háttvirtur þingmaður ragnheiði ríkharðsdóttur í nýjasta læknablaðinu er grein eftir þórarin guðnason lækni þar sem fram kemur að árlega deyi um átján hundruð íslendingar og þar af um sjö hundruð úr hjarta og æðasjúkdómum það fylgir ekki sögunni hversu margir einstaklingar eru háðir þessum sjúkdómum en upplýst er að biðlisti eftir hjartaþræðingum eru átta mánuðir og sá biðlisti lengist stöðugt hjarta og kransæðasjúkdómar eru meðal annars afleiðingar offitu og hreyfingarleysis svo er líka um marga aðra sjúkdóma sem hér verða ekki upp taldir en eru í raun sjálfskaparvíti fólks sem hefur vanrækt heilsusamlegt líferni hreyfingu og hollt mataræði upplýst er að unga kynslóðin þyngist með hverju árinu hverjum deginum vegna kyrrsetu þar sem hún er límd niður fyrir framan sjónvarpstæki tölvur ipod tæki á milli þess að börnunum er ekið milli heimilis og skóla milli hamborgarastaða með farsímann í höndunum allar mælingar sýna svo ekki verður um villst að þjóðin er að þyngjast og þá ekki síst æskufólkið og að því leyti þá fljótum við sofandi að feigðarósi það er ekki nóg með að dauðsföllum fjölgi það er ekki nóg að hver einstaklingur sem býr við klafa offitunar eigi við heilsufarsvanda að stríða heldur er flestum ljóst að kostnaður fyrirhöfn lækningar og endurhæfing af völdum of mikillar líkamsþyngdar er stærri og stækkandi hluti af útgjöldum samfélagsins til heilbrigðismála offitan leggst með öðrum orðum ekki aðeins á einstaklingana sjálfa sem eru of feitir hún leggst á þjóðfélagið allt hvað er þá til ráða herra forseti

matgræðgina ekki getum við kennt gömlum hundum að sitja ekki getum við rekið fullorðið fólk gegn vilja þess í líkamsrækt en við getum aftur á móti hert áróðurinn fyrir heilsusamlegu líferni við getum hvatt fólk til dáða gefið út leiðbeiningar og varað við hinu og þessu við flutningsmenn þessarar tillögu sem hér er á dagskrá teljum að ein leiðin ein aðferðin sé að reyna að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í við viljum gera tilraun til að börnin okkar temji sér þann lífsstíl sem er forvörn í eðli sínu það er að hreyfa sig með reglubundnum hætti það er kjarni málsins og lykillinn að bættri heilsu til langframa það þarf að kenna þennan lífsstíl sem dugar best í rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði kemur í ljós að það eru sterk tengsl milli þyngdar og heilbrigðis en því miður með öfugum formerkjum það eru sömuleiðis sterk tengsl á milli ofþyngdar og eða offitu annars vegar og slaks námsárangurs og vanlíðunar hins vegar og eftir því sem hægt er að lesa út úr rannsóknum þá finnast engir nemendur meðal þungra barna eða unglinga sem ná framúrskarandi námsárangri með öðrum orðum hér er ekki eingöngu um að ræða heilsufarsleg áhrif heldur einnig andlegar og félagslegar afleiðingar feit börn verða fyrir aðkasti og einelti þau verða félagslega fælin þau fyllast kvíða og einangrast og svo það sé sagt alveg hreint út þá verða þessir einstaklingar félagslega fatlaðir og sú fötlun fylgir þeim því miður áfram fram á fullorðinsaldur og stundum jafnvel alla leið í gröfina fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að iðkun íþrótta og líkamsræktar sé holl og góð fyrir börn hún dregur úr líkum á áhættuhegðun óæskilegum lifnaðarháttum og hefur margvísleg önnur jákvæð áhrif á líf barna og ungmenna námsárangur er oftast betri svefnvenjur reglulegri og regluleg hreyfing þroskar aga og einbeitingu öllum rannsóknum ber saman um þetta hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur á þeim tíma sem hann hefur setið á ráðherrastóli lagt áherslu á að hann vilji efla forvarnir í þeim tilgangi að draga úr útgjöldum til heilbrigðismála og koma í veg fyrir sjúkdóma og lækningar þessi stefna hæstvirtur ráðherra eða þessa stefnu styðjum við flutningsmenn þeirrar þingslályktunartillögu sem hér er flutt við fögnum henni og viljum með þessari tillögu leggja okkar af mörkum með því að hreyfa þeirri hugmynd að íþróttakennsla í grunnskólum verði aukin sem nemur einni hreyfistund á dag í námskrá grunnskólanna er gert ráð fyrir þremur tímum í viku til íþrótta og þar af einum til sundkennslu

það er því miður allt of lítil áhersla lögð á íþróttakennslu í grunnskólunum undanbrögð eru þar að auki algeng og börnin og skólinn vanrækja oft og tíðum að uppfylla þessi lágmörk sannleikurinn er hins vegar sá að hér er leirinn sem við getum hnoðað hér það er í skólunum er vettvangurinn til að brýna fyrir börnunum mikilvægi þess að hreyfa sig skólinn er ekki aðeins til að kenna börnum að lesa og skrifa og öðlast þekkingu af bókum skólinn er uppeldisstofnun sem á að rækta með æskunni meðvitund um gildi heilsu og vellíðurnar hreyfingar og útiveru andlegs og líkamlegs þroska líkaminn er verðmætari en flest annað líkamann eigum við ein og án ræktunar hans og viðhalds fáum við engu áorkað í lífinu hversu mikið sem við lærum hversu gáfuð og efnuð og klár sem við annars erum svo vill til að undirritaður átti sæti í nefnd á vegum hæstvirtur menntamálaráðherra undir forustu núverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra nefnd sem sendi frá sér og hefur sent frá sér ályktanir og tillögur þar sem meðal annars er bent á það úrræði sem hér er lagt til sem sé að auka íþróttakennslu í skólum hæstvirtur menntamálaráðherra hefur í sinni ráðherratíð margsinnis staðfest og sýnt í verki að hún skilur gildi íþróttanna og sameiginlega trúi ég því að báðir þeir ráðherrar sem ég vitna til skilji og vilji framfylgja þeirri hugsun sem hér kemur fram og styðji þar af leiðandi framgang þessa máls ég held enn fremur að íþróttahreyfingin íþróttafélögin um land allt muni svara kalli um aðstoð og aðkomu að þessu máli ef eftir því yrði leitað þar er um að ræða þéttofið net öflugra samtaka og sjálfboðaliða sem mundu geta og vilja leggja ráðuneytum menntamála og heilbrigðismála lið sitt ef eftir því verður leitað herra forseti þessi þingsályktunartillaga er í sjálfu sér afar einföld afmörkuð og skýr hún er vel framkvæmanleg félag starfandi íþróttakennara hefur lýst sig eindregið meðmælt ákvörðun í þessa átt læknar og heilbrigðissamfélög hafa margsinnis bent á þessar forvarnir í þágu almenns heilsufars og hið háa alþingi hefur einnig látið álit sitt í ljós og þá hef ég í huga þingsályktun sem hér var samþykkt að frumkvæði heilbrigðisnefndar

en þar var ályktað að fela ríkisstjórninni að undirbúa áætlun um samræmdar aðgerðir til að efla lýðheilsu á íslandi með hollara

var unnin og hefur verið gefin út

við þessa umræðu núna að spyrjast fyrir um það að hvað miklu leyti henni hefur verið hrundið í framkvæmd því raunar sá ég nýlega í blöðum viðtal við formann þessarar nefndar sem gekk frá þessum áætlunum að lítið hefði gerst eftir að

það eigi að stíga það skref núna með einföldum og afmörkuðum hætti að hreyfiskylda barna í grunnskólanum verði aukin

herra forseti ég mun nú ljúka máli mínu með því að segja að offitan er dauðans alvara offita af völdum hreyfingarleysis hefur verið nefndur faraldur herjar á nútímafólk það er hægt að stemma stigu við þessum faraldri með skipulegum hætti og með því spori eða að stíga það spor og þau skref að láta núna hendur standa fram úr ermum og ákveða að inn í löggjöf og námsferil í grunnskólum þá sé yngstu börnunum kennt og þeim tamið að stunda reglulega hreyfingu undir leiðsögn skólanna og íþróttakennaranna offita og hreyfingarleysi er alls ekki einkamál hvers og eins ég legg svo til að lokinni þessari umræðu þá verði þessari tillögu vísað til menntamálanefndar og annarrar umræðu